Rewizja polityki spójności wnosi wiele nowych, korzystnych elementów, które pozwolą lepiej zadbać o większy udział władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu i implementacji projektów, umożliwią wykorzystanie instrumentów finansowych, a także zapewnią wsparcie inteligentnego i czystego rozwoju, badań i innowacji oraz działania na rzecz biednej części europejskiego społeczeństwa.

Pomimo że sprzeciwiamy się takim jego zapisom jak warunkowość makroekonomiczna, to jednak zdołaliśmy osiągnąć wysoki poziom udziału Parlamentu i regionów w podejmowaniu decyzji. Podobnie pozytywnie oceniam wynegocjowany 23 procentowy poziom obowiązkowych wydatków na Europejski Fundusz Społeczny.

Teraz musimy bardzo sprawnie przystąpić do wdrożenia tych zasad, tak aby beneficjenci mogli jak najszybciej z nich skorzystać.